Rządy prezydenta Saakaszwilego to okres prosperity, to okres zmian demokratycznych, walki z korupcją, rozwoju ekonomicznego.

Wysłanie do więzień, aresztowanie członków poprzedniego rządu, prześladowanie opozycji, niedanie opozycji możliwości aktywnego i opartego na równych prawach udziału w życiu publicznym jest na pewno sygnałem ostrzegawczym i powinno nas wszystkich niepokoić. Bez wątpienia Gruzji należy pomagać, Gruzję należy wspierać, nie tylko politycznie, ale ekonomicznie.